Monsieur le Président, j'ai beaucoup hésité avant de savoir ce que je pouvais, ce que je devais dire dans ce débat que la Gauche unitaire européenne a demandé pour soutenir le peuple soudanais et exprimer notre solidarité, notamment vis à vis de ces milliers de femmes soudanaises qui manifestent pacifiquement,

Son numéro un est et a été le responsable des forces soudanaises au Yémen, et le numéro deux est celui des Forces rapides, les ancien Janjawids. Ils doivent être jugés comme Omar el Béchir et tous les responsables de crimes contre l'humanité dans ce pays. Nous pouvons, vous pouvez les aider. Vous pouvez aider le peuple soudanais dans sa demande de réel changement de régime, pour que cela ne reste pas une révolution de palais. Il y va vraiment de la stabilité dans la région.